Ich glaube, das wird ebenso reich bleiben wie Ihr Leben im Europäischen Parlament. Aber im Namen aller Kolleginnen und Kollegen glaube ich, sagen zu können Sie gehören ähnlich wie die beiden anderen, die heute ihre letzten Reden halten, zu den Brückenbauern in diesem Parlament. Ohne diese Fähigkeit könnte dieses Haus nicht arbeiten.